Europa kampt met de diepste crisis van de naoorlogse geschiedenis. Maar de Europese Unie droomt intussen verder over een EU leger.

Lady Ashton of Barroso aan het hoofd van een EU leger, ik moet er niet aan denken. Het opzetten van een eigen hoofdkwartier gaat bakken met geld kosten, uiteraard allemaal betaald uit de EU begroting, dus nóg meer geld naar Brussel. Wij hebben al een veiligheidsorganisatie, die zit even verderop in Brussel en die heet de NAVO. De NAVO heeft decennia met groot succes vrede en veiligheid gewaarborgd in Europa. Wij hebben geen behoefte aan nóg een geldverslindend project van de EU, omdat het zo graag superstaat wil zijn met een eigen leger. De Nederlandse krijgsmacht blijft volledig in nationale handen en waar wij samenwerken, doen wij dat bilateraal en in NAVO verband.